Elle prévoit que lorsqu'une délégation part pour l'étranger afin de rencontrer nos homologues des parlements étrangers, il doit être tenu compte particulièrement de la participation aux réunions des délégations. Au cours de ce mois de mai, la délégation chargée des relations avec le Japon était composée de dix membres. Sur ces dix membres, trois n'ont participé à aucune réunion sur les dix huit qui se sont tenues depuis le début de la mandature, un a participé à une réunion sur dix huit, et quatre ont participé à moins d'une réunion sur deux.